Je pense bien sûr à l'utilisation des souplesses qu'il prévoit pour permettre de mettre en avant des critères autres que ceux du moins disant financier et de prendre en compte des questions comme l'inclusion sociale ou la qualité environnementale dans la sélection des offres.